Beste commissaris, om echt iets aan klimaatverandering te doen, hebben we slim en kosteneffectief beleid nodig. Landen kunnen dit niet alleen oplossen.

Ik vind dat belangrijk, als je bedenkt dat, in tegenstelling tot de meeste andere sectoren, de CO2-uitstoot van de transportsector nog altijd stijgt. Bovendien vind ik ook dat de overheid het goede voorbeeld moet geven in de aanschaf van nieuwe auto's, en vind ik ook dat als je belastinggeld uitgeeft voor nieuwe stadsbussen of andere auto's, dat je dat goed gaat besteden.